Madame la Présidente, chers collègues, quand il s'agit de contribuer à la paix en Libye, l'Union européenne salue, remercie, regrette, consulte. Elle parle, elle parle beaucoup mais agit peu. Pas de stratégie concrète, pas le moindre effort de cohérence des États membres. C'est à se demander, Monsieur Borrell, si on ne vous demande pas d'être le garant de l'inexistence de l'Union européenne sur la scène internationale. Enfin, pas tout à fait, car quand il s'agit d'externaliser la gestion de nos frontières, au prix de violations massives de droits humains en Libye, là nous contribuons allègrement.

Devenons incontournables sur la scène diplomatique, impliquons nous sur le terrain pour la mise en œuvre du cessez le feu et le respect des droits humains, accompagnons les migrants et les réfugiés.